um klukkan tvö í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnartíma fer fram utandagskrárumræða

málshefjandi er háttvirtir þingmenn þuríður backman hæstvirtur fjármálaráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa